Beaucoup sont d'accord ici et ailleurs pour dire que l'Union européenne vit une crise des valeurs. La question des réfugiés, et plus largement celle des migrants, en est un malheureux symbole.

Non, les outils n'existent pas.

S'il faut des témoignages, regardez les rapports de l'ONU, regardez les rapports du Conseil de l'Europe ils sont tous accablants sur les reculs de l'Union européenne et de ses États membres en la matière.

Mais, depuis un certain nombre d'années, le sens de la marche s'inverse. Les reculs sont de plus en plus nombreux.

On surfe sur les peurs pour faire adopter des législations de plus en plus régressives pendant que les inégalités sociales et la pauvreté prennent des proportions dramatiques. Alors, assurément, le respect de l'autre, quels que soient ses différences et ses choix socioculturels terme que je préfère à celui d'ethniques, pour le moins ambigu religieux, philosophiques, sexuels et politiques, et le vivre ensemble sont des principes fondamentaux sans lesquels rien n'est possible.